Meine Frage in diesem Zusammenhang Wird die Kommission das anpacken, was im Juni von Ihnen, Herr Kallas, und auch durch einen Brief von Präsident Barroso versprochen wurde, nämlich Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu schaffen über den Einsatz von übergroßen Lastkraftwagen in so genannten Gigalinern? Dieses Thema wird bereits seit längerer Zeit kontrovers behandelt, einige Mitgliedstaaten haben gute Erfahrungen gemacht, andere weniger gute, und andere wiederum stellen den Einsatz zurück oder haben ihre Versuche eingestellt. Die Probleme sind bekannt fehlende Straßeninfrastrukturen, ungeklärte Fragen, was die Straßenverkehrssicherheit anbelangt, auch die Unvereinbarkeit mit der Idee, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen.

Und im Rahmen dieser Neufassung wäre z.

Nur zusammen mit dem Parlament können wir eine sinnvolle Gesetzgebung ausarbeiten.